Señor presidente, parece que soy la única extranjera en este debate. Pues quiero decir que tenemos el debate hoy porque ayer la mayoría de esta Cámara votó en favor de este debate. Y lamento que esto se haya convertido en un debate nacional español, cuando se trata de las sanciones europeas y lo que está en juego es la credibilidad de la Unión Europea. Este caso socava seriamente nuestra credibilidad frente a los ciudadanos venezolanos que esperan justicia y nuestro apoyo. Ustedes, especialmente los que estuvieron aquí en el último mandato, sabrán que, cada vez que tenemos un debate sobre Venezuela, he dicho lo mismo sanciones selectivas. Pasaron tres años antes de que el Consejo diera por fin el primer paso. Las sanciones selectivas son la herramienta pacífica más fuerte que tenemos para presionar al régimen para negociar y parar la represión violenta contra los venezolanos.